Chcem zdôrazniť, že Parlament má na svoje rozhodnutie plné právo a že ho aj celkom správne využil v situácii, ako je táto, keďže Rada si nesplnila celkom svoje povinnosti. Samotný fakt, že došlo k tejto situácii právneho konfliktu medzi inštitúciami Európskej únie, je však veľmi nešťastný z hľadiska legitimity Únie, ale aj celkovo projektu európskej integrácie. Je mimoriadne kontraproduktívne, aby sa dve inštitúcie dohadovali o to, kto si čo splnil, resp.

Myslím si, že aj bez takýchto sporov má už dnes Únia dosť iných problémov, na ktorých riešenie by sa bolo treba sústrediť. Občania nie sú zvedaví na naše medziinštitucionálne zvady, ale od nás žiadajú riešenie svojich problémov.

Fakty sú podľa mňa jasné administratíva Rady by mala podliehať demokratickej zodpovednosti voči občanom Únie, čo sa týka využívania finančných prostriedkov Únie.